W przeszłości preferencyjny dostęp do rynku europejskiego nie przełożył się na trwały wzrost ani dostateczną integrację grupy państw AKP z gospodarką światową. Jednostronne preferencje handlowe przyznane przez Unią Europejską były niezgodne z zasadą niedyskryminacji określoną przez Światową Organizację Handlu.

stało się jasne, że negocjacje dotyczące zawarcia nowych kompleksowych umów o partnerstwie gospodarczym przez państwa AKP nie zostaną zakończone do końca tego roku, kiedy miało wygasnąć odstępstwo ustanowione przez WTO dla AKP dotyczące przepisów handlowych uzgodnionych w umowie z Kotonu.

Gwarantowało to zgodność z zasadami WTO poprzez umożliwienie korzystania z preferencyjnego dostępu do rynku unijnego, podczas gdy negocjacje nad zawarciem kompleksowych, pełnych umów o partnerstwie gospodarczym były jeszcze w toku.

jednak ta umowa może stać się wiążąca i skuteczna jedynie wówczas, jeżeli zostanie ratyfikowana przez zgromadzenie narodowe.

korzystają z ogólnego systemu preferencji to kraje najsłabiej rozwinięte, posiadające nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku europejskiego w ramach programu Wszystko oprócz broni.